Por lo tanto, tiene un valor que es justo reconocer. Hemos vivido una gran falacia.

La cadena está distorsionada, hay prácticas comerciales desleales que hay que corregir y, por tanto, hay que proteger a los más débiles. Esto se va a hacer así. Y saben, señor comisario, compañero Paolo, hoy hay que trasladar un mensaje a todos Europa se pone del lado de los agricultores y de los consumidores. Hasta ahora no ha sido posible. Por eso, fuera esa falacia de otros sectores y vamos a trabajar. Esto es el principio.